Muszę zwrócić uwagę na wiele wprowadzonych zapisów, które zmusiły mnie do zaproponowania niezbędnych poprawek. Wszyscy zgadzamy się z koniecznością oszczędzania i racjonalnego wykorzystania naszych zasobów. Jednak wszystkie działania muszą być ukierunkowane na utrzymanie przemysłu w Europie oraz na jej rozwój gospodarczy. Rozwój zielonych zamówień publicznych jest potrzebny i wymaga dalszej pracy, ale w czasach kryzysu nie może to być związane z generowaniem dodatkowych kosztów administracyjnych. Wprowadzanie prawnych zakazów składowania odpadów jest do zaakceptowania, ale ze wskazówką możliwego, maksymalnego powtórnego wykorzystywania zawartych w nich składników, które mogą być wykorzystane jako surowce. Czas kryzysu nie jest dobrym okresem na wprowadzanie dodatkowych obciążeń finansowych w postaci podatku ekologicznego. I dlatego musimy jego wprowadzenie odłożyć na lepsze czasy. Podobny niepokój budzi też propozycja odejścia od spożywania białka zwierzęcego, a tym samym przekształcenia naszego rolnictwa w raj owocowo warzywny. Wprowadzenie nowych zapisów prawnych nie może też odbiegać od realnych możliwości technicznych i technologicznych i dlatego też zapisy obniżenia ilości odpadów prawie do zera uważam za idealistyczne podejście, niemające przełożenia na życie. Na koniec chciałabym dodać parę słów o wprowadzeniu informacji środowiskowych dla masowych wyrobów konsumpcyjnych. Informacje dla konsumenta tak, ale czytelne i niezbędne, nietworzące chaosu informacyjnego. Moim zdaniem sprawozdanie zawiera szereg bardzo ważnych uwag, ale nie wyczerpuje wielu istotnych spraw związanych z obecnym kryzysem w Europie. Musimy baczyć, jak będą wyglądały następne prace i jakie będę możliwości stworzenia nowych warunków pracy dla naszych pokoleń.